Herr Präsident! Es stellt sich die Frage, ob der geplante Mehrjährige Finanzrahmen tatsächlich die richtige Antwort ist, um auf die Krisen, die wir in Europa haben, zu reagieren. Sollten wir nicht genauso viel Energie, wie wir für das Einsparen verwenden, auch für die Erhöhung der Einnahmen verwenden? Gerade in den Politikbereichen Beschäftigung und Soziales spielen die europäischen Fonds und Programme wirklich eine wichtige Rolle, um Menschen in Arbeit zu bringen. Deshalb muss für den ESF eine Mindestquote vorgesehen werden. Sonst laufen wir Gefahr, dass dieser Fonds seine Aufgabe nicht erfüllen kann. Als Berichterstatterin für das Programm für sozialen Wandel und Innovation möchte ich Ihnen einmal kurz vor Augen führen, was die Kürzungen bedeuten Weniger Geld für das Unterprogramm Progress, das bedeutet weniger Geld für die Umsetzung der EU 2020 Strategien für die Schaffung von Beschäftigung, den Sozialschutz und soziale Eingliederung. Glauben Sie, weniger Geld für das Unterprogramm Eures, weniger Geld für Mobilität hilft uns, den Fachkräftemangel zu überwinden? Oder weniger Geld für Mikrokredite zur Gründung von Unternehmen hilft uns, die Probleme zu überwinden? Wir brauchen einen Mehrjährigen Finanzrahmen, der Probleme nicht ignoriert, sondern löst!